Pane předsedající, nejprve bych chtěl úvodem vyjádřit svoji velkou radost nad tím, že jsem dostal příležitost vystoupit v rámci těchto projevů, nicméně již potřetí na konci celé řady, a chtěl bych proto požádat o jistou spravedlnost v rozdělování pozice v rámci těch třiceti minut. Já jsem chtěl mluvit dneska zejména o kohezní politice. Dnes byl zveřejněn návrh víceletého finančního rámce a z toho kohezní politika nevychází zcela dobře. To je konstatování faktu. Přitom zrovna tato politika by měla být jistým opravdu srdcem Evropské unie, jejich politik, protože odstraňuje znevýhodnění, snižuje rozdíly mezi regiony, takže já bych chtěl horovat pro její posílení a chtěl bych horovat pro její posílení především z toho důvodu, že se nám velmi dramaticky vylidňují venkovské oblasti i vnitřní periferie v rámci Evropské unie. Evropa funguje jako jistý trychtýř, který nasává lidi, potenciál do svého středu a zanechává po sobě prázdná místa. Proto bychom měli podporovat především venkovské oblasti v rámci zemědělské a kohezní politiky. Je to výrazný problém, 80 evropské populace bude do deseti let žít v největších evropských městech.